Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, permettez moi de remercier les rapporteurs fictifs pour l'excellente collaboration que nous avons eue sur ce dossier important. Ce dossier revêt une importance politique car il a trait à notre espace de liberté, de sécurité et de justice.

J'aimerais remercier la Commission européenne et la présidence grecque pour le dialogue constructif et les efforts consentis afin de parvenir à un accord à l'issue d'un troisième trilogue. Cet accord nous permet d'avoir, à la place d'un simple considérant, un article premier qui clarifie les critères sur lesquels se base le transfert de la liste négative à la liste positive. Nous mettons l'accent sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chers à notre institution. S'agissant du Pérou et de la Colombie, le passage de la liste négative à la liste positive est conditionné à une évaluation faite par la Commission européenne.

Enfin, notre droit d'information sera respecté, puisque, dorénavant, deux fois par an, nous serons informés sur les négociations en cours.